À l'échelle de la planète, certaines études indiquent qu'un tiers de la nourriture est gaspillée chaque année. À l'échelle de l'Europe, ces milliers de tonnes pourraient nourrir 200 millions de personnes. Le gaspillage alimentaire est un non sens éthique, mais aussi environnemental, social et économique. Il faut renforcer l'information des consommateurs, entre autres leur compréhension des dates indiquées sur les emballages, d'une part, et redonner de la valeur à notre alimentation, d'autre part. Par ailleurs, la recherche et l'innovation ont également un rôle à jouer, aussi bien pour limiter le gaspillage alimentaire que pour la sécurité alimentaire. Il est également nécessaire d'encourager le don des produits invendus via une baisse, voire une suppression, de la TVA, et par la mise en place de conventions entre les acteurs économiques et les associations caritatives pour récupérer ces invendus.

J'ai proposé un amendement sur le paragraphe évoquant les fruits et légumes moches. Une partie du gaspillage résulte effectivement de la mise en place de normes imposées par les distributeurs aux producteurs afin de répondre aux attentes des consommateurs. Mais je reste convaincue qu'il est nécessaire d'analyser sérieusement les conséquences de ces normes tant sur le gaspillage alimentaire que sur les rémunérations des agriculteurs.

or, pour faire fonctionner une filière, il faut une offre durable. De plus, il est demandé dans ce paragraphe d'encourager et de développer ces marchés, mais quid des agriculteurs qui approvisionnent actuellement les filières de distribution de fruits et légumes? Attention à ne pas mettre en place une concurrence déloyale. Pour moi, la solution passe par une meilleure éducation et une meilleure information des consommateurs, sans oublier une analyse des conséquences de leurs demandes et de leurs comportements.